Monsieur le Président, le droit à la protection consulaire et diplomatique est l'un des piliers de la citoyenneté européenne. Vous avez cité, Monsieur le Ministre, l'article 20 du traité.

Or, les faits dramatiques de Bombay nous montrent, en effet, que ce droit est très loin d'être garanti. Les niveaux de protection varient selon les États membres, donnant lieu à des discriminations dans le traitement des citoyens, qui ne sont jamais informés sur le consulat à contacter en cas de besoin. La solidarité financière fait visiblement défaut entre les États membres. Des citoyens européens qui ont tout perdu doivent souvent faire face à des bureaux consulaires très réticents à se charger des coûts financiers. Les États membres ont le devoir de mettre fin à cette situation. Il est nécessaire de rendre les lignes directrices contraignantes et de prévoir une information aux citoyens. L'Union doit entamer des négociations avec les États tiers afin d'assurer la protection diplomatique nécessaire. Mais, vous l'avez dit, Monsieur le Commissaire, les faits de Bombay ont aussi montré l'absence inacceptable d'une garantie de protection diplomatique pour les membres du Parlement européen. L'Union européenne, et notamment la Commission, doit sans délai négocier et nous avons entendu ce que vous nous avez dit, Monsieur le Commissaire et le Conseil doit conclure des accords ad hoc avec les pays tiers pour assurer une protection diplomatique spécifique pour les députés du Parlement européen. C'est le moins que l'on puisse faire.